In diesen 20Jahren habe ich stets für eine gemeinsame Zuwanderungspolitik und vor allem auch für eine Lastenteilung gekämpft.

Wir brauchen eine personelle und eine finanzielle Lastenteilung.

Aber derzeit schreit nur der, der am meisten betroffen ist, und der andere wäscht sich die Hände in Unschuld.

Damit kommen wir als solidarische Gemeinschaft nicht weiter.